Elnök Asszony, legyen kedves megállítani az órát, és ez egy eljárási kérés lenne, hogy legyen szíves felszólítani a kedves képviselőtársainkat, hogy akinek itt már nincs dolga, az fáradjon ki, mert ilyen zűrzavarban és hangzavarban nem lehet felszólalásokat eszközölni.

Tehát kérem szépen, hogy szólítsa fel őket, hogy menjenek ki, s amikor normális, Parlamenthez méltó állapotok lesznek, akkor szólaljunk föl, ha lehetséges.